W tej sprawie z pewnością wiele zależeć będzie od obywateli Europy. Jednak poza traktatem Unia musi mieć jeszcze wolę działania, obecności w świecie, poczucia odpowiedzialności za świat, jego stabilność i rozwój.

Musimy przeciwstawić się często pojawiającej się metaforze Europy jako kraju bezpiecznego, dostatniego, demokratycznego, miłującego prawa człowieka, ale zwróconemu ku swoim wewnętrznym sprawom, odwracającego się plecami do świata. Traktat z Lizbony zmusza nas do lepszego zrozumienia wyzwań, które przed nami stoją. Po irlandzkim tak zjednoczona Europa patrzy teraz na Polskę i Czechy.

Czekając na podpisy prezydentów Kaczyńskiego i Klausa zastanówmy się jednak nad tym, w jaki sposób przebiegała dyskusja podczas obecnej reformy, wyciągnijmy wnioski z tego, co się działo.

Przygotujmy się na kolejne reformy, bo wspaniały projekt, który tworzymy Unia Europejska to pomysł niedokończony.